Monsieur le Président, moins d'un an après la proposition de la Commission européenne de créer le Fonds européen de développement durable ce nouvel instrument va entrer en vigueur. Je suis heureux que nous ayons pu trouver un compromis dans un délai si court avec la Commission et le Conseil sur ce nouvel instrument, dont l'objectif principal est d'aider le secteur privé dans les pays africains et du voisinage oriental, en soutenant l'emploi, la croissance et la stabilité, ce qui contribuera j'en suis certain à lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière.

La dimension développement a également été renforcée, mais de manière intelligente, afin de rendre l'instrument flexible et adapté aux spécificités du secteur privé. Enfin, nos institutions financières européennes participeront au FEDD, et une préférence communautaire sera réalisée dans le respect du principe du traitement équitable.